Meinen Sie diese Partei, die jetzt gerade 20 der Wählerstimmen erzielt hat und mit den Sozialisten in den Achtzigerjahren eine Koalitionsregierung gebildet hat und mit den Konservativen bis vor sieben Jahren eine Koalitionsregierung gebildet hat?